Aun estando de acuerdo con parte de lo que has dicho, Teresa, creo que hay que manejar bien el lenguaje. Hemos hablado de que las regiones del sur de Europa están desbordadas por las llegadas de inmigrantes a nuestras costas.

De hecho, es justamente una cuestión que nos parece importante. Y hemos dicho también que no podemos albergar a toda África en Europa. ¿Me podrías decir el dato de los que han llegado a España o de los que han llegado a Europa por mar este año?